Kolleginnen und Kollegen!

Wir klagen und hören manches Geschreie von den äußeren Seiten des Hauses von der Überlastung Europas.

und moralische Leistung. Wenn ich sehe, dass der König von Jordanien wegen der palästinensischen Flüchtlinge, die seit Jahrzehnten da sind, gar keine eigene Mehrheit mehr in seinem Land hat und dieses sehr arme Land jetzt noch einmal diese Zahl von Flüchtlingen auf sich genommen hat, dann würde ich uns alle mal einladen, das mal

Übrigens muss man auch hier die Türkei mit einbeziehen, die auch diese hohen Belastungen in großen Teilen mit übernommen hat.